Auch wenn der ursprüngliche Kommissionsvorschlag noch eher den Markt im Mittelpunkt hatte, ist es nun doch gelungen, mit einer ganzen Reihe von Änderungsanträgen, die mit großer Mehrheit angenommen wurden, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken und so dem Einsatz von Kommissar Dalli Rechnung zu tragen. Das Recht der Patienten auf hochwertige und nichtwerbende Informationen über den Nutzen und die Risiken verschreibungspflichtiger Medikamente war dringend notwendig.

Ich komme selbst aus der Werbung ich bin Werbefachfrau und Öffentlichkeitsarbeiterin und ich weiß, dass Werbung ein Ziel hat nämlich zu verkaufen.